Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, de la bun început vreau să spun că moțiunea era necesară.

Moțiunea, de fapt, dorește să atragă atenția privind cazurile concrete de abateri de la principiile democratice la care s a angajat Azerbaidjanul ca membru al Consiliului Europei. Am putut constata că există îngrijorări și din partea reprezentanților OECD, din partea reprezentanților mass media. Trebuie să spunem că Azerbaidjanul, ca membru al Adunării Parlamentare Euronest, are obligații. Fac parte din Adunarea Euronest și cunosc ce se cere tuturor țărilor din Parteneriatul estic. Noua președinție a Consiliului European își propune dezvoltarea Parteneriatului estic dar, pentru aceasta, toate statele care fac parte din acest parteneriat trebuie să înțeleagă importanța însușirii cerințelor moțiunii de astăzi. Este o moțiune echilibrată, sunt prevăzute în textul rezoluției și lucrurile bune care s au întâmplat eliberarea din ultimii ani a mai multor personalități, apărători ai drepturilor omului, jurnaliști, activiști. Cred foarte mult că drumul Azerbaidjanului trebuie să fie european, dar, pentru aceasta, evident, reprezentanții statului și subliniez, reprezentanții statului, pentru că nu cetățenii de acolo au vreo vină trebuie să coopereze și să respecte obligațiile din Convenția europeană a drepturilor omului. Anul trecut a existat o întâlnire, Comisia parlamentară de cooperare de la Baku, și s au pus în discuție aceste teme.